Pokud jsme před několika dny, fakticky týdny, přijali zprávu, která se týká on line prodeje zboží na internetu, tak je dobré i řešit otázku, jak zboží, které se prodává on line na internetu, doručit ke spotřebiteli. A právě tato zpráva řeší otázku, jak je možné doručit nakoupené zboží po Evropě, aniž by poskytovatelé těchto služeb zvyšovali tarify jenom proto, že se zboží prodává přes hranice členských států. Já to považuji za velmi důležitý materiál, pokud vytváříme jednotný trh, pak je třeba bourat veškeré hranice uvnitř Evropské unie a jednou z těchto pomyslných hranic je i to, že poskytovatelé služeb účtují mnohem větší tarify ve chvíli, kdy se zboží prodává a převáží z jednoho členského státu do druhého.